Herr Präsident! Die Griechenland Rettung war beim Europäischen Rat wieder einmal das Hauptthema. An allen vereinbarten Strukturen der Europäischen Union vorbei hat sich eine informelle Gruppe gebildet mit Frau Merkel und Herrn Tusk, Hollande, Juncker, Draghi und Dijsselbloem, die in dieser Zusammensetzung wichtige Entscheidungen über die Köpfe der anderen hinweg getroffen haben. Wir haben eine neue Griechenlandhilfe bewilligt, die angeblich aus ungenutzten Mitteln der Europäischen Strukturfonds kommt.

Woher bekommen sie nun plötzlich 2 Milliarden Euro? Ich bitte dringend um Aufklärung. Das ist immerhin keine Kleinigkeit! Und wie immer werden die Probleme nur in die Zukunft verschoben, ob von Herrn Juncker, Herrn Draghi oder den anderen Rettungseuropäern, die es mit den Gesetzen nicht so genau nehmen. Das Kernproblem ist und bleibt der Euro Der griechischen Tragödie zweiter Teil schreibt ein norddeutsches Lokalblatt. Jedenfalls muss aber ernstlich die Angelegenheit im Auge behalten werden, sonst ist alles Geld, welches Griechenland erhalten hat, total verloren. Dieses Zitat ist 118 Jahre alt.

Wir sollten endlich aus der Geschichte lernen!